að loknum atkvæðagreiðslum um fjögur fyrstu dagskrármálin fer fram umræða utan dagskrár um fjölgun útlendinga á íslandi málshefjandi er háttvirtur þingmaður magnús þór hafsteinsson hæstvirts félagsmálaráðherra magnús þór stefánsson verður til andsvara